Herr Präsident! Ganz kurz zu zwei Themen. Erstens, zum offenen Problem der Gleichberechtigung von Mann und Frau gesellt sich mit gleicher Dringlichkeit die Frage der Gleichbehandlung. Es sollte eine Tatsache sein, dass Frauen und Männer bei gleicher Qualifikation, gleicher Qualität und derselben Position das gleiche Einkommen beziehen.

Ich hätte es begrüßt, wäre die UN Kinderrechtskonvention in der österreichischen Verfassung verankert worden.